Monsieur le Président, chaque pays est à la fois marqué par ses frontières et son histoire, et tous ces pays sont à la fois des ex républiques socialistes soviétiques qui ont tourné le dos aux communistes et des pays à l'exception de la Moldavie qui ont tous une frontière commune avec la Russie. La politique européenne devrait tenir compte de cette réalité et ne pas demander systématiquement à ces pays de tourner complètement le dos à leur passé et à leur histoire en trente ans.

Leur demander systématiquement de choisir entre l'un et l'autre, c'est courir à la catastrophe. Nous avons peut être oublié un peu vite que c'est après un accord d'association, en vue duquel nous demandions à l'Ukraine de tourner le dos à son histoire, que la guerre et les événements que vous connaissez se sont déclenchés, entraînant le pays dans le chaos.